Ich denke, sowohl Europäischer Wirtschaftsraum als auch meines Wissens die 120 bilateralen Abkommen, die man mit der Schweiz mittlerweile geschlossen hat, zeigen ja, welche Anziehungskraft die Europäische Union nach wie vor auf Länder außerhalb der Union hat.

Wir wissen, dass Norwegen zweimal den Versuch unternommen hat, beitreten zu wollen, es ist aber von seiner eigenen Bevölkerung gebremst worden. Im Fall von Island wissen wir, dass mittlerweile auch unter der neuen Regierung und mit der besseren wirtschaftlichen Situation das Interesse abgeflaut ist.

Was die drei neuen Mikrostaaten anbelangt, sehen wir natürlich auch, dass hier der Integrationswille unterschiedlich intensiv ausgeprägt ist. Daher liegt es meines Erachtens an der Europäischen Kommission, Frau Malmström, dass wie Sie es erwähnt haben, die fünf Optionen, die Sie angesprochen haben es jetzt bald letztendlich tatsächlich auch hier womöglich eine